Wat is er inmiddels gebeurd?

Dat is naar mijn idee een trend van onderuit.

Het is niet altijd zo dat Alibaba de trend zal zetten, het zijn onze mensen dicht bij huis.

Twee commissarissen op die digitale, deels interne markt zetten is een heel wijs idee, omdat wij moeten doorpakken.

Wat gebeurt er?

Zo kunnen wij het niet bereiken.

Daar ligt de taak en dit is een goed moment om dit debat te voeren, inclusief de voorbereide resolutie die wij dan de volgende keer met steun van de andere fracties zeker moeten inbrengen.